Wichtig ist, dass wir uns eines klar machen Das ist und bleibt die ägyptische Revolution. Es ist keine europäische Revolution, die wir steuern könnten, sondern es ist richtig, was Frau Ashton dort macht, nämlich zuzuhören und nicht den Versuch zu unternehmen, dort ein Diktat Europas zu etablieren.

Es ist gut, dass die Moslembruderschaft sich in den Prozess der Verfassungsänderung eingebracht hat, eine Partei gründet, an Wahlen teilnehmen wird, aber die weltlichen Kräfte müssen genauso eingebunden werden, damit die Ägypterinnen und Ägypter in dieser Freiheitsrevolution eine echte Wahl haben. Ein Wort zur Anpassung der Instrumente. Das ist Jargon, das versteht man kaum.

Zunächst einmal mehr Geld für die Europäische Investitionsbank, etwas zu tun.